Mi querido colega, pienso justo lo contrario. Lo que le sucedió a mi país, como les sucede a otros muchos países, es que no cumplió las reglas. Cuando España ha cumplido las reglas es cuando ha vuelto a la senda del crecimiento, ha vuelto a ser uno de los países que más crece en la Unión Europea.